Monsieur le Président, je voudrais intervenir sur la base de l'article 16 du traité de l'Union européenne. Nous avons cette semaine, sur l'initiative du chef de l'État auquel j'appartiens, Nicolas Sarkozy qui démontre son grand sens communautaire la proposition qu'un Conseil européen exceptionnel se réunisse vendredi. Il est d'usage, en application des traités, que ce soit le Conseil Affaires générales qui prépare les réunions du Conseil européen.